Zaleta, którą tutaj widzę, w dużej mierze polega również na tym, że ujednolicamy przepisy, uznajemy w zasadzie certyfikaty, ale co jest ważne o czym także mówiono pochodzę z kraju, który w większości pływa po nie swoich rzekach śródlądowych no tak się ułożyło ale ma za to szkoły zawodowe kształcące dla potrzeb żeglugi śródlądowej.